Ich habe nicht gesagt, dass ich gegen kurze Ketten bin. Ich habe in meinem früheren Berufsleben eine solche kurze Kette aufgebaut, die hervorragend funktioniert und sich auch großer Beliebtheit erfreut. Ich habe nur gesagt, dass ich nicht daran glaube, dass wir eine europäische Regelung dafür brauchen.